Ich finde es gut, dass wir uns selber den Ruck geben zu sagen Wir müssen die Hemmnisse im Binnenmarkt überwinden, wenn es darum geht, die Barrieren zu beseitigen, die die Bewirtschaftung von Ressourcen und den Austausch von Ressourcen betreffen.

Jan, der Kupferpreis steigt nicht, weil Kupfer knapper wird. Die Kosten für Rohstoffe bei AkzoNobel und Unilever steigen auch nicht, weil die Rohstoffe knapper werden, sondern das liegt daran, dass wir soviel Geld drucken und dass viel Geld nach sicheren Anlagemöglichkeiten sucht, die es zunehmend in Staatsanleihen nicht mehr findet, weswegen viel in die Rohstoffmärkte gelenkt wird.

Mit Knappheit von Rohstoffen hat das in der Regel relativ wenig zu tun.

Wir sollten nicht das Prinzip verlassen, dass wir die besseren Lösungen im Wettbewerb und nicht durch die politische Vorgabe das Wort Ökodiktat ist in dem Zusammenhang schon gefallen finden werden.